Monsieur le Président, chers collègues, la maison brûle et nous regardons ailleurs a dit un Président de la République de mon pays. En effet, la crise économique a eu tendance à occulter la crise écologique et environnementale que nous vivons dont les conséquences à long terme sont extrêmement graves. Avec ce septième programme d'action pour l'environnement de l'Union européenne, le Parlement, aujourd'hui, exhorte donc la Commission à mettre l'accent sur l'application et le renforcement des mesures déjà existantes, à prendre en compte l'environnement dans toutes les politiques sectorielles pour que l'Union européenne continue à être un moteur dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle internationale. Des outils existent pour la conversion de notre économie à un modèle de croissance plus durable.

La Commission propose que les régions les plus développées consacrent 20 de leur enveloppe FEDER au passage à une économie faible en carbone et les régions les moins développées seulement

Je pense, au contraire, que toutes les régions doivent prendre conscience de l'utilité de la stratégie européenne pour l'environnement et faire des efforts pour en appliquer et respecter les objectifs.